Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Chciałem Panu podziękować za te informacje, ale moje pytanie dotyczy nieco innej kwestii. Pan mówił, Panie Komisarzu, o bardzo dużym banku o Anglo Irish Banku, ale z informacji, jakie do nas docierają wynika, że także mają problemy inne duże banki w Irlandii. Czy zechciałby pan poinformować nas, czy podobne negocjacje dotyczą także innych banków w Irlandii?